Panie Przewodniczący! Dziś rano odbyła się burzliwa debata na temat stanu negocjacji w sprawie brexitu. Wielka Brytania opuszcza Unię. Z drugiej strony, co niedawno triumfalnie zapowiedział szef Komisji Juncker, Unia liczy na przyjęcie innych krajów. W przedsionku unijnym czeka także Mołdawia. Kraj ten podpisał z Unią Europejską układ o partnerstwie i współpracy już 23 lata temu. Przed trzema laty podpisał umowę stowarzyszeniową. Wciąż jednak daleki jest od spełnienia unijnych kryteriów. Unia Europejska przeciwstawia się zmianom w ordynacji wyborczej Mołdawii. Domaga się skutecznej walki z korupcją, a także straszy Komisją Wenecką. W twardym dążeniu do ideologicznych standardów niektórzy zdają się nie dostrzegać, że trzyipółmilionowa Mołdawia należy do najbiedniejszych państw europejskich, a jej wewnętrzne problemy wykorzystuje Rosja.